Doamnă președintă, grupul nostru a propus în mai multe rânduri discutarea acestui subiect. Mă bucur că, a doua oară în ultimele trei luni, vorbim despre tătarii din Crimeea.

De la ultima discuție am asistat la interzicerea abuzivă a Mejlis ului tătarilor, calificarea acestei instituții ca organizație extremistă. În aceeași perioadă, cenzura și discriminarea au continuat să înflorească în Crimeea, acest teritoriu ucrainean pe care Rusia l a anexat în mod ilegal reamintesc faptul că nu recunoaștem acest act abuziv. Cred că este esențial ca negocieri cu privire la părăsirea Crimeii de către Rusia să înceapă.